L'Arctique ne peut pas être un terrain de jeu pour les grands groupes énergétiques, l'Arctique ne peut pas être une zone de non droit.

Il faut sauver l'Arctique, il faut sauver le climat. C'est un enjeu de démocratie, moi j'attends que les institutions européennes soient beaucoup plus fortes et que les États européens disent enfin à M.